Alleen, ik ben bang voor een vals gevoel van veiligheid.

Nu hebben we een extra laag gecreëerd, maar kunt u zeggen of we uiteindelijk ook een extra onafhankelijke toezichthouder krijgen, waarop ook wetenschappelijke tegenexpertise wordt geleverd?

Gaat u die discussie starten? Vervolgens een discussie die nog onvoldoende is gevoerd wat gaat u doen met de aanbevelingen van het Internationaal Atoomagentschap naar aanleiding van de Fukushimaramp? Gaat u eventueel de stresstest aanpassen?